Madame la Présidente, chers collègues, le Conseil voudrait évidemment rappeler que la libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales garanties par le traité et le droit dérivé, et qu'elle comprend le droit pour les citoyens de l'Union européenne de vivre, de travailler dans un autre État membre. Pour ce qui est des restrictions temporaires prévues dans les traités d'adhésion, il appartient à chaque État membre qui continue à appliquer des restrictions d'évaluer les répercussions sur son marché du travail et de décider de maintenir les restrictions qui subsistent ou de les assouplir avant la fin de la période transitoire avril 2011 pour les pays ayant adhéré en 2004 et décembre 2013 pour les pays ayant adhéré en 2007. Le Conseil a d'ailleurs invité les États membres qui continuaient à appliquer des restrictions au titre des dispositions transitoires établies dans les traités d'adhésion à les lever au cours de la troisième phase de la période transitoire s'il ne peut être établi que leur marché du travail souffrirait ou risquerait de souffrir de graves perturbations. Depuis mai 2009, époque à laquelle le Danemark a accordé le libre accès à son marché du travail, les dispositions transitoires appliquées par les États membres n'ont pas été modifiées et tandis que la majorité des États membres accorde le libre accès aux travailleurs originaires des États membres qui ont adhéré après le 1er mai 2004, dix États membres appliquent toujours des restrictions. Le Conseil a souligné que la crise économique et financière ne devrait pas être invoquée pour justifier à elle seule et de manière générale le maintien des dispositions en question et a invité les États membres à développer plus avant des stratégies, des outils appropriés qui leur permettraient d'identifier, d'analyser les obstacles à la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, et à contribuer effectivement à l'élimination des obstacles existants, conformément au traité.